Rechtzeitig zu Weihnachten bekommen wir noch ein kleines Geschenk, nämlich den Beschluss über die Instrumente zur Außenpolitik. Das ist wichtig und richtig, denn die Europäische Union ist keine Insel. Wir haben Nachbarn im Osten und im Süden und ihre Probleme werden leicht auch unsere Probleme.

Die Prinzipien und Methoden der Kohäsions und Regionalpolitik haben geholfen, den inneren Zusammenhalt in der EU zu befördern. Diese bewährten Prinzipien und Methoden sollten auch in der Nachbarschaftspolitik zur Anwendung kommen. Mehr noch als bisher sollten wir die Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene suchen und mit den Vertretern der Zivilgesellschaft verstärken. Mit den neuen Instrumenten zur Nachbarschaftspolitik werden dazu viele Möglichkeiten eröffnet, wie z.

die Anwendung des bereits in der EU bewährten Rechtsinstruments Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit oder die Einbindung der Nachbarschaftspolitik in makroregionale Strukturen.

die Menschen in den Nachbarländern warten darauf, wie wir jetzt in der Ukraine sehen.